Je preto prirodzené, že ak sa skupina štátov Európskej únie dohodla na vytvorení jednej spoločnej meny, musí nájsť mechanizmus, ako zabrániť populistickým politikom zaťažovať spoločnú menu neudržateľnými záväzkami zadlžovaním, ktorým si títo kupujú na krátky čas hlasy svojich voličov. Pakt konkurencieschopnosti definuje isté parametre, ktoré by najmä krajiny eurozóny mali dodržiavať.

Preto som presvedčený o tom, že už nadišiel čas na uplatňovanie automatických mechanizmov sankcií za nerešpektovanie spoločne dohodnutých pravidiel hospodárenia, aby sa tieto sankcie nestávali predmetom akéhosi politického kupčenia Európskej rady, kde si predsedovia vlád navzájom odpúšťaním sankcií kompenzujú svoje